Je crois que je suis toujours à l'avant garde de ces questions dans la discussion avec nos homologues en Turquie, sur le point, par exemple, des enjeux du dérèglement climatique, dans la lutte contre ces projets de centrale nucléaire et pour faire en sorte que la croissance en Turquie soit riche en emplois, mais riche aussi en biens communs tels que la protection de l'environnement.